Wir von der Europäischen Volkspartei unterstützen Sie in der Europäischen Kommission in Ihrem Anliegen, die Mobilitätsrate bei Arbeitnehmern und Arbeitsuchenden innerhalb der EU zu erhöhen und massiv zu fördern. Nur etwa 7,5 Millionen der europäischen Erwerbstätigen sind 2014 in einem anderen Mitgliedstaat beruflich aktiv gewesen. Das entspricht einem Anteil von nur

Das ist bei höchster Arbeitslosigkeit in einzelnen Regionen Europas absolut nicht zufriedenstellend. Hier wird auch das neue EURES Netzwerk der öffentlichen und privaten Arbeitsmarktverwaltungen einen starken Beitrag leisten können, Hunderttausende unbesetzte Jobs anzubieten. Selbstverständlich wollen wir, dass zukünftig die Entsendung jedes Arbeitnehmers in ein anderes Land nicht nur erleichtert, sondern unter fairen Bedingungen garantiert wird. Wir sind uns einig mit Ihnen, Frau Kommissarin, dass wir den Menschen die Sicherheit geben, überall in der EU ihren gerechten Lohn und entsprechende Sozialleistungen zu erhalten. Ich erachte es daher als nicht sinnvoll, jetzt übereilt zu agieren und die Entsenderichtlinie von 2014 bereits aufzuschnüren, bevor sie überhaupt vollständig umgesetzt wurde. Warten wir die Evaluierung ab!